Wir werden immer wieder neu unter Druck gesetzt werden Jetzt müssen sie das entscheiden, damit wir wenigstens für die nächsten vier Wochen noch zahlungsfähig sind. Das sollten wir uns als Parlament nicht antun. Das geht einfach nicht. Deshalb bin ich gegen eine Tagesordnungserweiterung zum Ergänzungshaushalt um die 2,7 Milliarden, wenn nicht gleichzeitig die Garantie gegeben wird, dass die 3,9 Milliarden gezahlt werden.

Es ist nicht möglich!

Wir können es aber auch so machen, dass wir hier von den beiden Vertretern von Rat und Kommission die Zusicherung bekommen, dass wir spätestens morgen früh die Ansage vom Rat, vom Gipfel, bekommen, dass diese 3,9 Milliarden gezahlt werden. Wenn diese Garantie nicht kommt, können wir nicht über die 2,7 Milliarden entscheiden. Das muss klipp und klar hier gesagt werden. Dann sollte der Vorschlag von Daniel Cohn Bendit greifen, dass wir in der kommenden oder übernächsten Woche eine entsprechende Sondersitzung durchführen und dann entscheiden. Ohne diese Garantie darf das Parlament nicht entscheiden.